Hvala za besedo, ponovno. Zaradi slabega stanja državnih cest na področju Občine Kamnik predlagamo več sredstev za njihovo vzdrževanje, in sicer v višini petsto tisoč evrov. Naj povem, da je Občina Kamnik ena večjih občin v Sloveniji in mislimo, da je, ta amandma zato smiseln. Hvala.